lengur samkvæmt þessu háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir óskar eftir atkvæðagreiðslu og síðan taka við aðrar atkvæðagreiðslur í framhaldi þannig að kallað verður til atkvæðagreiðslu þar til dagskrá er lokið